Bloom et moi ou bien si je dois regretter que vous nous associiez tous les deux dans le même combat parce qu'on a évidemment des positions radicalement opposées.